qual è il punto all'ordine del giorno, Se dobbiamo fare un altro dibattito sulla Polonia, visto che già c'è stato, è inutile continuare. Se c'è un punto all'ordine del giorno, lei mi dice qual è e intervenga.